Paní vysoká představitelko, pokud chce Ruská federace být respektovaným partnerem pro Evropu, pak se musí vzdát totalitních praktik, kterými nyní odstraňuje opozici včetně už uskutečněného vyloučení strany Parnas z účasti ve volbách. Žila jsem v bývalém východním bloku, a proto vnímám velmi citlivě cestu, kterou Rusko postupně kráčí od totality přes autoritativní systém směrem k demokracii. Ale současná vláda navzdory rozsudku Evropského soudního dvora systematicky mění volební pravidla a maří svobodnou soutěž politických názorů. Je to bohužel doklad, že vláda budování demokratického Ruska jen předstírá.

Vážená paní vysoká představitelko, věřím, že budete dál trvat na dodržování lidských práv v Ruské federaci a na zastavení těchto praktik, které se jinak stanou také překážkou pro spolupráci v rámci politiky Východního partnerství. Jsem přesvědčena, že tyto praktiky mají zajistit vládu jedné strany na věčné časy, jak už zde řekl jeden kolega. Já se ovšem přes to vše obávám, že podzimní volby do dumy nebudou prohlášeny za svobodné. A proto mi dovolte položit už předem otázku.

Co můžeme udělat teď včas, abychom takové situaci předešli nebo abychom ji alespoň minimalizovali? To, co se nyní děje v Rusku, ukazuje, že skutečně Rusko spíše směřuje k autoritativnímu systému než k demokracii.